La première avez vous l'intention d'introduire une réglementation contraignante pour garantir que les produits à risque pour les forêts, par exemple les produits de l'agriculture intensive ou encore les produits de l'exploitation minière dont on parle beaucoup moins et qui sont pourtant une cause importante de déforestation et donc que ces produits qui sont mis sur le marché de l'Union ne soient pas liés à la déforestation et dans quel délai? La seconde question afin de faire des accords commerciaux un véritable levier contre la déforestation, envisagez vous de rendre le chapitre développement durable contraignant, avec sanctions?

Comment garantir que l'or qui est exploité par cette entreprise ne se retrouvera pas sur le marché européen grâce à l'accord de libre échange du CETA?